forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu sextánda janúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við efnahags og viðskiptanefnd að hún fjalli um skýrslu peningamálastefnu seðlabanka íslands samanber fyrri málslið þriðju málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laga númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eitt um seðlabanka